virðulegi forseti góðir íslendingar sem þingmanni sem í norðvesturkjördæmi sem nær frá siglufirði um norðurland vestra og vestfirði og vesturland að hvalfirði finnst mér nauðsynlegt að rifja upp að þetta landsvæði er til því að þar er ekki að finna þá alsælu sem hæstvirtur forsætisráðherra var að lýsa hér áðan ég verð líka að færa hæstvirtum ráðherra þær fréttir af því að það virðist vanta svolítið upp á jarðsambandið hjá honum að það eru fyrirtæki að fara á hausinn eða illa stödd í norðvesturkjördæmi og í norðausturkjördæmi suðurkjördæmi og líka á höfuðborgarsvæðinu er það dæmi um stöðugleikann sem ríkisstjórnin gumar af ég spyr hvar er eiginlega þessi stöðugleiki birtist hann í verðbólgu sem spáð er að fari í átta prósent birtist hann í síhækkandi vöxtum seðlabankans birtist hann í viðskiptahalla sem er í sögulegu hámarki birtist hann í stöðugri skuldaaukningu fyrirtækja og heimilanna eða stöðugt versnandi afkomu útflutningsgreina nei góðir íslendingar

frú forseti á landsbyggðinni gilda nákvæmlega sömu lögmál og hér á suðvesturhorni landsins samsetning atvinnulífsins verður að vera fjölbreytt landbúnaður fiskveiðar og vinnsla eru þar of stór hluti þær eru þar sem fyrr mjög mikilvægar greinar en þær þurfa sífellt færra fólk lausn á vandanum er að koma upp fjölbreyttum störfum sem krefjast menntunar og staðið geta undir eðlilegri fjölgun íbúar landsbyggðarinnar eru duglegir að mennta sig konur eru sérstaklega duglegar að nýta sér fjarnám en unga fólkið fer burt og kemur ekki til baka ef það fær ekki starf við hæfi menntunar sinnar þannig myndast óeðlileg og hættuleg skekkja í aldurssamsetningu fólk menntar sig í takt við þarfir nútímans og þarf störf við hæfi en þessi ríkisstjórn heldur að nútíminn eigi bara við á nokkrum stöðum á landinu og lætur sem önnur svæði séu ekki til samfylkingin vill fjölga störfum á landsbyggðinni sem krefjast menntunar þar með lögum við aldursskiptingu hækkum meðaltekjur sköpum fleiri störf fyrir konur og komum á eðlilegu jafnvægi í byggð landsins hæstvirtur forsætisráðherra stærði sig af því hér áðan að íslendingar legðu stærstan hluta þjóðartekna sinna til menntunar af o e c d ríkjunum staðreynd málsins er sú að það eru sveitarfélögin sem hala þessa ríku þjóð upp í meðaltalinu því aðeins á grunnskólastiginu erum við fyrir ofan meðaltal í samantekt o e c d annars staðar erum við alls staðar undir til dæmis í fjórtánda sæti í framlögum til framhaldsskóla og í sautjánda sæti til háskólastigsins þess vegna munum við samfylkingarmenn leggja til á þessu þingi að stigið verði skref til að framhaldsskólinn verði færður til sveitarfélaganna enda verði þau bæði stækkuð og nægilegt fjármagn tryggt til þess það mun stórbæta framhaldsskólana alveg eins og þjónusta grunnskólans batnaði verulega þegar hann var fluttur til sveitarfélaganna samfylkingin gerir sér ljósa grein fyrir því að menntun er undirstaða framtíðarinnar og leiðin til jafnaðar er um menntun því ber að leggja sérstaka áherslu á að greiða götu þeirra sem hafa stutta skólagöngu að baki svo að þeir standi jafnfætis öðrum þegnum landsins í lífsbaráttunni samfylkingin vill gefa þeim nýtt tækifæri til náms og flytur tillögur þar um sá hópur er hlutfallslega mun stærri á landsbyggðinni og uppbygging skólastarfs þar þeim mun mikilvægara skólar hafa mikla þýðingu fyrir einstaklinginn en þeir hafa einnig mikla þýðingu fyrir nærumhverfi sitt við sjáum hin jákvæðu áhrif sem háskólarnir á hólum í hjaltadal hvanneyri bifröst og akureyri hafa og vitum að þar er unnið verðmætt uppbyggingarstarf framhaldsskólarnir ollu byltingu á landsbyggðinni þar var stigið stórt skref til jafnræðis nú þarf að stíga annað skref í menntun þjóðarinnar þess vegna er það eitt af forgangsverkefnum samfl í menntamálum að stórefla háskólanám á landsbyggðinni frú forseti það er öllum landsmönnum í hag að jafnvægi komist á í byggð landsins einnig þeim sem búa á svæðinu þar sem allt er að springa vegna offjölgunar en þessi ríkisstjórn er orðin svo máttlaus og þreytt að hún mun örugglega engu breyta í mínu kjördæmi eru meðaltekjur lægstar á landinu skólaganga íbúanna er styst og brottflutningur íbúanna mestur alla þessa þætti getum við lagfært með bættu aðgengi að menntun og stöðum við hæfi en til þess þarf vilja þann vilja skortir bersýnilega hjá núverandi ríkisstjórn góðir íslendingar ég fullvissa ykkur um að þann vilja skortir ekki hjá samfylkingunni góðar stundir